vlade, izvolite. gospod Logar, ni treba biti prav nič, piker in ciničen. to, da da vas, mislim, vi ste kontradiktorni. Po eni strani pravite, da vas zanima vizija in kam bo Evropa šla, po drugi strani pa pravite, da vas ne zanima Evropska komisija, da vas ne zanima, kdo bo tam, ampak mislim pa, da je precej od tega odvisno, kdo vodi Evropsko komisijo in kdo vodi evropske institucije na splošno. Predvsem pa je pomembno tudi, kakšen bo rezultat na volitvah. Tako da, vemo, če, so na ključnih položajih ljudje, ki, imajo vizijo, za naprej, Evropo brez nekih obujanj nekih starih praks, brez obujanj, nekih teženj ali ne vem češa česa še vse , je bistvena razlika, kot če take ljudi imamo. In danes imamo predsednika Evropskega parlamenta recimo, ki sledi takim praksam. pa še kakšno bi se našel. Zato, zagotovo to ni nepomembno, kdo vodi evropske institucije, To, da ste se čisto vsak dan na vladi pogovarjali o tem, to rahlo dvomim, ker, to me ne boste prepričali, tako zelen pa vendarle nisem. Res da nisem toliko časa v politiki državni kot ste vi, ampak to je malo demagoško govorjenje. poleg tega tudi odnosi s Hrvaško, če se vrnem nazaj spet, tudi to bo, vseeno ves čas tema, ne nazadnje vaša vlada takrat poslala specialce v Hotizi na mejo, ne, ker ves čas govorite, da imamo slabe odnose, da smo mi zdaj skregali Slovenijo z vsemi sosedi. Vaša vlada je pošiljala specialce takrat, se spomnim. tako da, nabor teh tem, je kar širok. O prioritetah se pa se pa strinjamo, da je ta hip nemogoče govoriti, ker do druge polovice leta dva tisoč enaindvajset se bo še marsikaj zgodilo. Zato, ja, lahko se smejite, saj ja seveda, saj za vas je to normalno vedno saj. Veste, smeh je dobrodošel in lahko se smejite, vam nič ne zamerim. govorim pa tako, kot stvari stojijo dejansko. In vse je odvisno od evropskih volitev in kakšen bo rezultat. Ali bomo dobili naključne pozicije, ljudi, ki bodo to Evropo vodili v to smer, kot si mi želimo, z vladavino prava in, ostalimi zadevami, ki sem jih naštel že v prvem delu odgovora. To je bistvo. Če se pa vi smejite , se pa lahko na ves glas, smejite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik, gospod Anže Logar, imate postopkovni ...